stefnu og störf ríkisstjórnar verkefnin fram undan og horfur í upphafi nýs árs og er ástæða til að óska mönnum gleðilegs árs þó að nokkuð sé liðið á janúar mér finnst vera léttara yfir umræðunni og það er athyglisvert að sá söngur sem fylgdi okkur langt inn í síðasta ár og fram á haustmánuði jafnvel að hér væri allt í kaldakoli og ekkert að gerast er með öllu þagnaður nú reynir auðvitað enginn maður að bera á móti því að sem betur fer getum við litið til baka yfir árið tvö þúsund og ellefu og með sanni sagt að okkur miðaði þá verulega áfram á leið út úr erfiðleikunum og það er satt best að segja merkilegt að upplifa umræður um að þrjú og hálft til fjögur prósent hagvöxtur sem væntanlega verður betur staðfestur með áreiðanlegri mælingum séu ekki mikil tíðindi og verulegt gleðiefni sá viðsnúningur í hagkerfinu sem það er ávísun á sömuleiðis að atvinnuvegafjárfestingar fara nú vaxandi á nýjan leik jukust um þrettán prósent á fyrstu níu mánuðum síðastliðins árs

umtalsvert í hagkerfinu um fimm þúsund störf hafa orðið til frá því að vinnumarkaðurinn náði botni á sínum tíma atvinnuleysismælingar sýna sömuleiðis þetta sama að atvinnuleysi árstíðabundið vex nú mun hægar en tvö undangengin ár mældist sjö komma þrjú prósent í desembermánuði í samanburði við átta prósent árið áður og átta komma þrjú prósent árið þar áður vonir standa til þess að það fækki umtalsvert á atvinnuleysisskrá þannig að það vegi jafnvel upp árstíðasveifluna og mögulega betur á næstu mánuðum og kemur þar til bæði átakið að fjölmargir stunda nú nám sem áður voru á atvinnuleysisskrá og sömuleiðis er fram undan mjög stórt átak í að tryggja mönnum af atvinnuleysisskrá störf undir heitinu allir vinna í samstarfi ríkisins sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins það ásamt með mörgum öðrum dæmum sem nefna mætti er til marks um árangursríkt samstarf sem þessir aðilar þrátt fyrir allt eiga í um þessar mundir og vill gleymast í upphlaupum og stóryrðum um hið gagnstæða sama má segja um átakið gegn svartri atvinnustarfsemi og átak í endurbótum á húsnæði kaupmáttur launa vex nú á nýjan leik óx um þrjú komma sjö prósent undangengna tólf mánuði launavísitalan stóð í

urðu umskiptin þar veruleg um sex þúsund sex hundruð kaupsamningum var þinglýst árið tvö þúsund og ellefu á landinu öllu og heildarverðmæti fasteignaviðskiptanna nam hundrað sjötíu milljörðum króna meðalupphæð á hvern samning um tuttugu og sex milljónir til samanburðar má sjá að árið tvö þúsund og tíu var veltan tæpir hundrað og nítján milljarðar kaupsamningar rúmlega fjögur þúsund sjö hundruð og meðalupphæðin þá tuttugu og fimm milljónir rúmar heildarvelta fasteignaviðskipta hefur því aukist um tæplega fjörutíu og fimm prósent frá árinu tvö þúsund og tíu og kaupsamningum fjölgað um rúmlega fjörutíu prósent þessi velta á fasteignamarkaði á árinu tvö þúsund og ellefu er mjög svipuð sem hlutfall á landsvísu og var árið tvö þúsund og átta brottflutningur var mikið til umræðu sérstaklega á síðustu mánuðum nýliðins árs og fóru margir mikinn í þeirri umræðu og töldu að þar væri vaxandi vá fyrir dyrum nú liggur fyrir uppgjör á síðustu þremur mánuðum ársins og í ljós kemur að þá er einmitt mikill viðsnúningur í rétta átt það dregur verulega úr brottflutningi íslenskra ríkisborgara frá landinu reyndar svo mjög að hann var nánast enginn á síðustu þremur mánuðum ársins eða um fimmtán manns í heild fóru sjötíu manns fleiri frá landinu á síðasta ársfjórðungi en fluttust til þess og það er auðvitað gríðarlegur viðsnúningur frá undanförnum árum þetta þýðir að þrátt fyrir þá miklu fjölgun sem varð á íslandi

menn gleyma því oft að þá jókst íbúafjöldi landsins mjög hratt

íbúafjöldinn varð hæstur í ársbyrjun tvö þúsund og átta þá voru hér þrjú hundruð og nítján þúsund þrjú hundruð íbúar rúmlega en í árslok núna hefur sú tala verið slegin þannig að fækkunin sem varð á árinu tvö þúsund og níu hefur verið vegin upp og gott betur

í byrjun ársins en nokkru sinni fyrr í sögunni eða þrjú hundruð og nítján þúsund fimm hundruð sextíu þetta hlýtur að róa mjög þá sem höfðu af þessu þungar áhyggjur og drógu upp afar dökka mynd og athyglisvert nokk akkúrat á á tímanum þegar viðsnúningurinn til hins betra var að eiga sé stað mikið geta þeir nú fækkað fyrirsögnunum á morgunblaðinu sem náðst linnulaust alla síðustu mánuði ársins flutti af þessu mikinn hræðslusöng þetta er að mínu mati þeim mun athyglisverðara í ljósi þess hversu hröð fjölgunin hafði verið árin þar á undan að í reynd hefur landinu haldist vel á íbúafjölda sínum og landsmönnum fjölgar nú á nýjan leik umtalsvert tvö ár í röð varðandi ríkisfjármálin liggur sá árangur fyrir sem þar hefur náðst og ef forsendur fjárlaga þessa árs ganga í aðalatriðum eftir hefur þar auðvitað orðið gríðarleg framför til hins betra engu að síður er það ljóst að meðal forgangsverkefna nú og á næstu missirum þarf að vera að styðja betur við efnahagsbatann fjölga störfum og örva fjárfestingar þar þarf auðvitað margt að koma til við þurfum að rjúfa betur þá kyrrstöðu sem stórlaskaðir efnahagsreikningar fyrirtækja og erfið ytri skilyrði sköpuðu á missirunum eftir hrunið þar eru sem betur fer mjög jákvæð teikn víða sjávarútvegurinn er í mikilli sókn hann hefur greitt niður skuldir stanslaust undanfarin þrjú ár og afkoman er afar góð enda fara nú fjárfestingar þar vaxandi á nýjan leik og líður varla sá dagur að maður fái ekki fréttir frá fyrirtækjum um kaup á nýjum tækjabúnaði eða fjárfestingum til dæmis við að auka verðmætasköpun landvinnslunnar þar sem mikil þróun á sér stað það horfir vel með loðnuvertíð á þessum vetri og gæti hún orðið sú besta um árabil og fært á þriðja tug milljarða inn í þjóðarbúið kolmunnakvótinn vex nú á nýjan leik útlitið með þorskveiðar er ágætt og markrílvertíðin á síðasta ári var mikið ævintýri einhver mesti búhnykkur sem við höfum lengi fengið inn í okkar hagkerfi og greinin stóð sig glæsilega við að vinna til manneldis um og yfir níutíu prósent af öllum aflanum ferðaþjónustan vex mjög hratt að baki er algjört metár í ferðaþjónustu landsins samanber fréttaflutning af því langstærsta ferðamannaár sögunnar segir hér á visir punktur is og svona fyrir háttvirtan þingmann tryggva þór herbertsson sem hnussaði hér undir ræðu forsætisráðherra um vaxandi bjartsýni greinir sami miðill frá því að bjartsýni aukist nú hjá íslendingum og hlýtur það að gleðja háttvirtan þingmann óvissan sem uppi er tengist að sjálfsögðu ekki síst ytra efnahagslega umhverfinu og hvernig vinnst úr málum í evrópskum hagkerfum sem mörg hver eiga í miklum vanda við verðum að horfast í augu við að það getur fyrr eða síðar haft áhrif á útflutningsstarfsemi okkar þar sem við höfum notið góðra viðskiptakjara undanfarin missiri og auðvitað hagstæðs gengis en vandræðin geta líka bankað á okkar dyr með öðrum hætti og fyrir því finnum við reyndar nú þegar því miður að erfiðleikar í bankamálum í álfunni valda því að aðgengi burðugra fyrirtækja að fjárfestingafé er erfiðara en áður og það hefur tafið sum þau verkefni sem við höfum bundið vonir við að væru hér að fara á fulla ferð því verður ekki á móti mælt frú forseti að það hefur náðst mikill árangur við að koma íslandi út af því stórkostlega hættusvæði sem það var statt á fyrstu mánuðina og missirin eftir hrunið staða þjóðarbúsins nú er gjörbreytt og horfurnar

og þannig að jafnvel athygli vekur í samanburði við önnur lönd engu að síður er enn verk að vinna og það ætlar þessi ríkisstjórn sér að gera að vinna af alefli að áframhaldandi framfaramálum þá fimmtán mánuði eða svo sem hún hefur enn til stefnu það stendur ekki til fyrir þá sem það hafa í hyggju að spóla hér aftur til ársins tvö þúsund og sjö og satt best að segja ef eitthvað er sérstakt áhyggjuefni í íslenskum stjórnmálum er það auðvitað það hvað lítil hugmyndafræðileg endurnýjun hefur orðið einmitt hjá þeim öflum sem réðu hér ferðinni og stilltu kompásinn á árunum fyrir hrunið sem síðan varð

á sama tíma auðvitað og mannkynsins í heild sinni bíða mikil og krefjandi verkefni og tíminn til að ráða bót þar á er í sumum tilvikum skammur samanber loftslagsbreytingarnar og fleira mætti til í þessum heimi er staða þjóðar sem er ríkulega búin af auðlindum og mannauði góð og okkur er ekkert að vanbúnaði íslendingum að tryggja hér betur framvindu jákvæðrar hagþróunar og samfélagsþróunar ljúka verkefninu